virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan evrópska efnahagssvæðisins lögum um atvinnuréttindi útlendinga og lögum um útlendinga með síðari breytingum þann fyrsta ágúst tvö þúsund og sjö tóku inngöngu samningar um inngöngu búlgaríu og rúmeníu í evrópska efnahagssvæðið en í samningaviðræðum um aðild ríkjanna að evrópusambandinu var gert ráð fyrir að sömu reglur giltu á öllu svæðinu í samningnum um inngöngu ríkjanna í evrópusambandið var þó ekki gert ráð fyrir að þau ákvæði í löggjöf evrópusambandsins er varðar frjálsa för ríkisborgara þessara ríkja sem launamanna innan svæðisins taki gildi fyrr en fyrsta janúar tvö þúsund og níu enn fremur var aðildarríkjum evrópusambandsins gert heimilt að fresta gildistöku þessara tilteknu ákvæða í tveimur áföngum í allt að fimm ár til viðbótar eða til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán frá árinu tvö þúsund og sjö hafa ákvæði í löggjöf evrópusambandsins sem varða frjálsa för því ekki gilt um ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu sem launamanna innan sambandsins einstök ríki evrópusambandsins gátu hins vegar við inngöngu búlgaríu og rúmeníu sett samhljóða ívilnandi reglur í landslög og hvenær sem er síðan á fyrsta tveggja ára aðlögunartímabilinu allt til fyrsta janúar tvö þúsund og níu sérstaklega var þó kveðið á um að ríkinu væri ekki heimilt að setja strangari skilyrði fyrir dvalar og atvinnuréttindum ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu en giltu á þeim degi er ríkin tvö gerðust aðilar að evrópusambandinu ísland noregur og liechtenstein hafa sömu heimildir og evrópusambandsríkin til að beita tímabundnum takmörkunum varðandi frjálsa för launamanna frá búlgaríu og rúmeníu á yfirráðasvæðum viðkomandi ríkja samkvæmt ákvæðum aðildarsamnings e e s frá tvö þúsund og sjö um frjálsa för launafólks er gert ráð fyrir að hvert aðildarríki beiti eigin landslögum og eða ákvæðum tvíhliða samninga um aðgengi ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu að vinnumarkaði sínum fyrstu tvö árin frá stækkun svæðisins með lögum sem samþykkt voru á alþingi þrettánda júní tvö þúsund og sjö um breyting á lögum vegna samnings um þátttöku lýðveldisins búlgaríu og rúmeníu á evrópska efnahagssvæðinu nýttu stjórnvöld sér fyrrnefndar heimildir til að takmarka aðgang ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu að innlendum vinnumarkaði löggjöf evrópusambandsins heimilar enn frekari frestun á gildistökuákvæðum frjálsa för eða allt að þrjú ár til viðbótar eða til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf þeim ríkjum sem kjósa að gera slíkt ber að tilkynna það framkvæmdastjórninni sendi ríki ekki frá sér slíka tilkynningu verður litið svo á að ákvæðin er varða frjálsa för ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu sem launamanna innan svæðisins taki að fullu gildi að því er varðar þau ríki frá fyrsta janúar tvö þúsund og níu ríkjunum er heimilt að hverfa frá takmörkunum sem þau hafa viðhaft og taka upp hinar sameiginlegu reglur bandalagsréttarins um frjálsa för launafólks geri þau það er hins vegar ekki unnt að snúa til baka það er frá hinum sameiginlegu reglum evrópusambandinu til að ákveða í landslögum nema að uppfylltum mjög ströngum skilyrðum sem meðal annars lúta að aðstæðum á vinnumarkaði að því er varðar e e s og efta ríkin ber þeim að tilkynna eftirlitsstofnun efta fyrir fram um áætlanir sínar um frestun á gildistöku umræddra ákvæða samkvæmt upplýsingum framkvæmdastjórnar evrópusambandsins nýta öll gömlu evrópusambandsríkin að finnlandi og svíþjóð undanskildum umræddar heimildir til að takmarka aðgang ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu að vinnumarkaði viðkomandi ríkja og samkvæmt sömu heimildum bendir allt til þess að svo verði áfram virðulegi forseti ljóst er að vegna þrenginga í efnahagslífi þjóðarinnar ríkir nokkur óvissa um stöðu og þróun á innlendum vinnumarkaði á næstu mánuðum atvinnuleysi hefur aukist hratt undanfarnar vikur og mældist einn komma níu prósent í október tvö þúsund og átta miðað við skráningu fólks á atvinnuleysisskrá vinnumálastofnunar nú í nóvember má gera ráð fyrir að atvinnuleysi verði fjögur komma fjögur prósent um mánaðamótin nóvember desember tvö þúsund og átta og verði nálægt átta prósent um mánaðamótin janúar og febrúar tvö þúsund og níu á innlendum vinnumarkaði hafa aðstæður því breyst mjög hratt til hins verra á undanförnum vikum og erfitt að meta hversu langt er að bíða þess að atvinnuástand batni á nýjan leik að teknu tilliti til þessara aðstæðna og þá sér í lagi þeirrar óvissu sem ríkir er lagt til með frumvarpi þessu að gildistökuákvæði fyrstu til sjöttu grein reglugerðar númer sextán hundruð og tólf sextíu og átta e b e um frelsi launþega til flutninga innan evrópska efnahagssvæðisins ásamt síðari breytingum verði enn frestað tímabundið til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf að því er varðar aðgengi ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu að íslenskum vinnumarkaði í því skyni er með frumvarpi þessu lagðar til breytingar á lögum um frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan evrópska efnahagssvæðisins lögum um atvinnuréttindi útlendinga og lögum um útlendinga þess efnis að ákvæði laganna eiga að snúa að takmörkun á frjálsri för ríkisborgara þessara ríkja sem launamanna innan svæðisins haldi gildi sínu fram til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf þannig er gert ráð fyrir að ákvæði fyrrnefndra laga gildi áfram fram til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf um rétt ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu til að starfa hér á landi sem launamenn virðulegi forseti þessar breytingar á lögum um frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan evrópska efnahagssvæðisins og lögum um atvinnuréttindi útlendinga og lögum um útlendinga sem ég hef rakið að framan eru lagðar til í ljósi þess ástands sem ríkir á innlendum vinnumarkaði um þessar mundir við verðum að bregðast við þessu ástandi með öllum tiltækum ráðum í því skyni að lágmarka eins og kostur er þann skell sem heimilin í landinu eru að verða fyrir þessa dagana

einnig verðum við að nýta okkur áfram þessar heimildir sem ég hef hér lýst ég vil geta þess að þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpi þessu í lögum um útlendinga eru gerðar í fullu samráði við hæstvirts dóms og kirkjumálaráðherra og við smíði frumvarpsins var enn fremur haft samráð við utanríkisráðuneytið alþýðusamband íslands samtök atvinnulífsins og vinnumálastofnun